Muchas veces, estos obstáculos son imposibles de superar. Hay que elaborar una regulación en la que la información sea clara y transparente. Urge tomar medidas ya, normas a nivel europeo, para garantizar la información y la transparencia, que incluyen el precio del billete.